Voorzitter, democratie, de rechtsstaat, mensenrechten en fundamentele vrijheden, daar staat de EU voor.

Neem de zwarte lijsten van de Verenigde Naties, personen of entiteiten die verdacht worden van banden met Osama Bin Laden, het Al Qa´ida netwerk of de Taliban, kunnen op deze lijsten geplaatst worden met als gevolg een reisverbod en het bevriezen van hun financiële bezittingen. Prima maatregel als het om terrorisme gaat, want dat terrorisme moet worden bestreden, staat buiten kijf. Maar de wetteloosheid waarmee terroristen opereren, moet niet binnensluipen in de wijze waarop wij het terrorisme bestrijden. Het huidige systeem wordt helaas gekenmerkt door schendingen van fundamentele rechten. Zonder tussenkomst van een rechterlijke macht worden personen op de lijst geplaatst, vaak zonder hierover volledig te worden geïnformeerd. De informatie waarop plaatsing op de zwarte lijst berust, is regelmatig afkomstig van geheime diensten. Deze informatie is niet inzichtelijk voor de verdachte, die als gevolg hiervan niet weet waarom hij op de lijst geplaatst is. Zo wordt hem niet alleen het recht op informatie, maar ook het recht op verdediging ontnomen. Eenmaal op de lijst, is het bijzonder moeilijk hier weer vanaf te komen. Er zijn al voldoende zaken bekend waarbij mensen jarenlang onterecht op de lijst hebben gestaan en moesten strijden voor een deugdelijke rechtsgang. Zij zijn tot armoede veroordeeld, kunnen simpelweg niet pinnen voor boodschappen en mogen ook hun land niet uitreizen.

Ik pleit voor transparante procedures en een deugdelijke rechtsgang voor iedereen. De neveneffecten van de lijsten zijn eveneens verstrekkend. Aangezien overheden kunnen besluiten personen of organisaties op de lijst te plaatsen, kan dit ook als politiek middel ingezet worden. NGO's die bijvoorbeeld strijden voor mensenrechten en de overheid een doorn in het oog zijn, kunnen als terreurorganisaties worden aangeduid om zo hun werkzaamheden lam te leggen. Door een uitspraak van het Europees Hof was de Commissie genoodzaakt de huidige procedures te herzien. De Commissie heeft een aardige aanzet gegeven, maar de Raad heeft het vervolgens laten afweten. Door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is er nu een nieuwe situatie ontstaan. Wordt het artikel 215 of wordt het artikel 75 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met andere woorden, wordt het Europees Parlement in het geheel niet betrokken bij de afhandeling van de voorstellen of zal het Europees Parlement, volgens de normale procedure, te weten de medebeslissingsprocedure, erbij worden betrokken. De Commissie juridische zaken, evenals de Juridische Dienst van het Parlement, hebben artikel 75 als juiste rechtsgrondslag aangeduid. Graag hoor ik vandaag van zowel de Raad als de Commissie hoe zij de voortgang van deze voorstellen voor beperkende maatregelen voor zich zien. Welke rol is daarbij voorzien voor het Parlement? Het is tijd voor transparante en democratische procedures.